Hvala lepa, podpredsednik za besedo. Spoštovana ministrica, kolegice in kolegi. Današnja stališča razprave, ki smo jih slišali, so bile zelo čustveno, obarvane. Še posebej se me je dotaknila, dotaknilo stališče kolegice Meire , ki je, opisala nekaj primerov tega ne dopustnega, dejanja. Ampak kljub temu, posameznik, ki se znajde v vlogi žrtve za spolne zlorabe, je prej težko preizkušnjo. Že sama narava tovrstnih kaznivih dejanj predstavlja za posameznika hudo, hudo travmo, poleg tega pa žal tudi dolgotrajni sodni postopki, vedno znova žrtev povrnejo v čas grozote, ki so jo doživljale. Zato je prej takšno žrtvijo težka preizkušnja . Ali zlorabo prijaviti ali to zlorabo potlačiti v podzavest, ali z njo živeti ali umreti. Največkrat so žrtve ženske, šibkejše, in tudi mladoletni otroci. Ženske se ponavadi čutijo krive. Iščejo svojo odgovornost, da se niso bile sposobne upreti. Predvsem pa zato, ker žal v družbi veljajo stereotipi, ki na žensko valijo sokrivdo. Zato je toliko bolj pomembno, da danes začnemo o tem tudi govoriti. Ženske, ki so žrtve, se zaradi travm raje umaknejo. Zaprejo vase, razmišljajo celo o samopoškodovanju in se velikokrat popolnoma izolirajo iz okolja. Ob tem pa žal se bojijo tudi maščevanja storilcev. Šele po več letih, ko se žrtve sprijaznijo z dejstvom, da to ni dobro zanj, so se sposobne spoprijeti z dolgotrajnimi sodnimi postopki, prijavijo kaznivo dejanje, še posebej velja to pri mladoletnih žrtvah. Žalostno dejstvo pa je, da se s prijavo kaznivega dejanja žrtev dodatno, ponovno travmatizira, ker je tudi, žal posledica tudi nestrokovnega ravnanja ljudi, od katerih pa žal tudi žrtev pričakuje neko sočutje in pomoč. Ja, otroci. Otroci, izkušnje pri njih so toliko bolj težje. Njihova, dognanja, njihova, izkušnja vpliva na življenje tudi v odraslosti, kar se to vidi tudi kasneje. Še posebej, če se pogovarjaš z žrtvami, ki so bile v rani mladosti tega deležne. Pozna se v njihovih medsebojnih odnosih , ko imajo žrtve težave pri vzpostavljanju in vzdrževanju telesnih in tudi intimnih odnosov. Zaupanje se jim popolnoma poruši, spremeni se jim odnos do njih samih, ali do svojega telesa, čutijo odpor, gnus, se slabo cenijo, zbija se njihova samopodoba, se počutijo ničvredne , manjvredne, nesposobne, ne znajo premagovati, različnih življenjskih situacij. Praznino, ki čutijo, ne znamo mi, ki tega, hvala bogu, nismo bili deležni, opisati. Ampak iz pogovorov moram reči, da so to travme, ki se te dotaknejo, in zelo, zelo tiho, mislim težko, jim tudi pomagaš, zgolj prisluhneš lahko. Tudi na duševno zdravje, so vplivi. To so depresije, ki se ponašajo v, tudi, v starejši dobi. lahko je tudi slabše njihovo vsakodnevno življenje in počutje. Moram reči, da posilstvo je dejanje, kjer se ne uniči samo integriteto žrtve, temveč žrtev izniči kot osebnost. Njeno pravico do telesnih občutij, spremeni se odnos do lastnega telesa, odnos do bližnjih, odnos do drugih. Jaz moram reči, da je zame takšna žrtev tudi, žal, duševno mrtva. In prav zaradi tega menim, da je prav, da se ta tema odpira, da kot je tudi bilo v razpravi omenjeno, da se zna predvideti javna predstavitev mnenj, da stroka poda svoje mnenje ali je način teh zastaralnih rokov oziroma nezastaranja, tega pravilen. saj se moramo zavedati, da se je lahko tudi naj hrabrejšemu srcu spodleti in postane žrtev spolnega napada. In, seveda, ko se žrtev pobere, le opogumi, ga ne smeta zadrževati ne strah, ne ponos, ne zakon, da bi se obrnila na institucijo, ki takšna ravnanja mora tudi v bodoče obsoditi. Saj vsekakor mora veljati ničelna toleranca do spolnega nasilja. Hvala lepa.